Pane předsedající, dnes zde již podruhé diskutujeme na plénu o inovační strategii. Při mnoha našich jednáních o postavení evropských zemí na světových trzích pravidelně upozorňujeme na nezbytnost zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Postavení Evropské unie na světových trzích bude do budoucna zásadně ovlivňovat úspěšnost inovací a rychlost inovačních cyklů. Evropské státy jsou určitě ve výzkumných projektech na vysoké úrovni. Co je však dlouhodobý problém, je pomalá realizace těchto poznatků v praxi při složité byrokracii. Z unijních fondů je jedním z největších právě fond na vědu a výzkum. Musí být tedy naším cílem co nejvíce zjednodušit administrativu přenosu výsledku výzkumu a maximálně tak napomoci inovacím a tím i posílit konkurenceschopnost Evropské unie. Musíme se zamyslet, jak vyřešit v rámci inovačních kroků komercializaci výsledků výzkumných projektů.